Esa falsa dicotomía entre sociedad y economía a veces nos lleva a una cierta confusión. Se trata de un conjunto es la economía, es la sociedad

Y para que Europa no pierda la oportunidad de estar en la vanguardia de esa transformación, el mercado único digital es fundamental. Y lo es porque es el gran acelerador que permite las economías de escala que se necesitan para que la economía europea —esa economía digital que se está desarrollando— sea globalmente competitiva. Hoy se ha dado un paso más para que ese buque insignia, que la Comisión acertadamente definió al principio de la legislatura, llegue a puerto cuando acabe este término. Discutiremos si se pueden mejorar algunos aspectos, pero enhorabuena porque hoy se ha dado un paso más. A mí me gustaría subrayar, porque me parece interesante, una especie de espuela que deja la Comisión sobre el tema de que los servicios digitales similares tienen que tener una regulación similar y que eso va a tener sus consecuencias y su tratamiento en futuras propuestas legislativas, como la que afecta a las comunicaciones electrónicas o a la privacidad, a la e privacy Enhorabuena por esto.